Madame la Présidente, les grands axes de transport européens servent notamment à acheminer aux quatre coins du continent les productions obtenues par un dumping social incontestable. Monsieur le rapporteur, vous prétendez que votre objectif est de construire un marché unique solide pour une Europe compétitive.

Faire fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs est en fait la vraie devise de l'Union européenne et les infrastructures essentielles de transport en sont un des outils. Vous voulez lutter contre les goulets d'étranglement en facilitant le passage de camions, de plus en plus nombreux. Qu'importent les conséquences humaines ou écologiques, puisque cela permettra le plus important accroître les profits des entreprises opportunistes. Quant au respect de l'environnement, je note qu'alors que la durabilité des transports est, une fois de plus, brandie comme un étendard, il n'y a rien dans ce rapport sur le rôle essentiel que pourraient jouer le transport ferroviaire et le transport fluvial dans la lutte contre ces goulets d'étranglement.